Wir haben keine Probleme, es ist alles Wir haben alles zur besten Zufriedenheit von jedem gelöst. Ihre Berichte über den Europäischen Rat kann ich jedenfalls so nicht nachvollziehen. Ich habe Verständnis dafür, dass Sie nicht hierherkommen, um uns Negatives zu berichten.

Was Sie dabei nicht erwähnt haben, ist die tiefgreifende Differenz der beiden größten europäischen Regierungen in dieser Frage. Zwischen Frankreich und Deutschland gibt es überhaupt keinen Konsens in der Libyen Frage. Die Zerstrittenheit der Europäischen Union in einer der zentralsten internationalen Fragen ist ein Indiz dafür, dass man eben nicht alles im Griff hat. Das Ergebnis dieses Rates, Herr Van Rompuy, hätten wir bereits im Jahr 2010 haben können, besser gesagt, wir hätten es im Jahre 2010 bereits haben müssen. Wenn wir hätten verhindern wollen, dass es während eines Jahres eine Abwärtsspirale vor allen Dingen in der Eurozone gibt, hätte man das bereits im Frühjahr 2010 so machen müssen, wie es jetzt gemacht worden ist. Wir müssen uns die Frage stellen, warum es im Frühjahr 2010 nicht so gemacht worden ist? Weil im Europäischen Rat, in der Institution, der Sie vorsitzen, eben nicht die Gemeinschaftsmethode, der Gemeinschaftsgeist und das gemeinschaftliche Ziel bestimmt, was diskutiert und entschieden wird, sondern noch der letzte nationale taktische Vorbehalt eine größere Rolle spielt als das gemeinsame europäische Ziel. Und darunter leidet Europa in besonderer Weise. Ich hätte mir von Ihnen, Herr Barroso, zum Beispiel ein Wort dazu gewünscht, wie es möglich ist, dass die Partei, der Sie angehören, deren Parteichef Sie waren, die Sie zum Premierminister in Portugal gemacht hat, nun eine Regierung zu Fall bringt, die die Maßnahmen in Portugal durchsetzt, die Sie und der neben Ihnen sitzende Kommissar von dieser Regierung verlangen. Das kann man Ihnen nicht zum Vorwurf machen. Sie sind nicht mehr der Chef der Partei. Aber ich hätte mir vom Chef der Kommission ein klares Wort zu diesem ausschließlich taktischen Vorgehen nationaler Art zu Lasten der Europäischen Union gewünscht, denn der Sturz dieser Regierung kommt exakt zu dem Zeitpunkt, wo diese Regierung sich anschickt, das zu tun, was der Stabilitätsrahmen von ihr verlangt. So kann man Europa nicht nach vorne bringen! Was mir große Sorgen gemacht hat dazu habe ich von Ihnen beiden kein Wort gehört ist, dass immer exakt vor einem Europäischen Rat der gleiche Film abläuft. Kaum haben sich die Staats und Regierungschefs in den Entwürfen der Schlussfolgerungen auf eine den Euro stabilisierende Maßnahme oder auf eine Maßnahme, die ein einzelnes Euro Land stabilisieren soll, geeinigt, kommt irgendeine Rating Agentur in der City of London oder in New York und stuft genau dieses Land herab, was immer zum gleichen Ergebnis führt, nämlich zum Anheizen der Spekulationswelle gegen den Euro. Wann haben wir endlich den Mut zu sagen Europa lässt sich nicht von diesen Spekulanten weiter regieren? Was sagen wir eigentlich zu den Banken? Ich bin Ihnen dankbar, Herr Barroso, dass Sie jetzt gesagt haben Ich komme mit einem Vorschlag zur Finanztransaktionssteuer.

Es bleibt dabei Die Verursacher der Krise sind immer noch die größten Profiteure der

Ein Ergebnis ist EU 2020 ist genau wie der Lissabon Prozess toll, aber es wird scheitern, wenn wir in der wirtschaftlichen Entwicklung Europas immer nur einseitig Haushalte kürzen. Was wir brauchen, ist der Mut zu öffentlichen Investitionen.

an! Schauen Sie sich die öffentlichen Investitionen in Indien an! Schauen Sie sich das in Brasilien an! Schauen Sie sich in anderen Kontinenten an, was dort öffentlich investiert